Nisem se mislil oglašati, pa vseeno. Bom par stvari povedal, kaj mi leži na duši. bi rekel tako, ne, pri tem zakonu, ki je seveda potreben, vendar se pojavlja ena norost ne, pa to ni norost pesmi rockerske skupine iz Ormoža Pridigarja, ampak je to norost, kaj se je dogajalo v tem s tem, kupom amandmajev, ki so bili vloženi v celi čas procedure, ne. Sicer je gospod državni sekretar povedal, omenil samo štiri, ampak jaz, je cela skripta teh amandmajev, ki so prišli na Odbor za finance, celo eno sejo smo prekinili, ker so nas enostavno zasipale stranke s temi amandmaji. In enostavno so te zadeve neobvladljive. In, ne vem, če če če zdaj ministra za finance vprašamo, koliko je bilo amandmajev vloženih, mogoče državni sekretar ve, koliko jih je bilo vloženih skozi celo proceduro. Nekaj čez sto, se mi zdi. Gospod Polnar je lepo povedal, koliko strank je vlagalo amandmaje. Me pa moti ena stvar, ne. Vladni predlog, vladni zakon je to. Vlada je dala zakon, to se pravi koalicija. Koalicijske stranke, ki ste v vladi, ste pa dajale amandmaje gor. To to je nejasnost, to je neka norost, ki se pojavlja, in me čudi, da ali ne sodelujete med sabo, ali kaj vam je. Ne vem, zakaj ne sodelujete. Delajte, sodelujte pa napravite zakon, pa pridite pred državni zbor. Ne pa tako, da imamo potem sto amandmajev in ne vemo več, koga naj poslušamo, pa koga naj beremo. To je ena zadeva. V Slovenski nacionalni stranki, poznate naše stališče. Seveda če je bila komu krivica storjena, se je tudi potrebno popraviti. Seveda zakon je slab na neki način, ker je enostavno, zdaj, čas bo sicer pokazal, kaj bo ta zakon prinesel. To je en, en bi rekel, slab zakon, čeprav je potreben nujno potreben. Vendar v tem amandmaji, ki bodo prišli skozi ali pa ne bodo prišli skozi, bomo videli čez čas, kaj to pomeni. To se bo komaj na sodišču potem ugotovilo, a je zakon pravi ali ne. In kakšne bodo potem tam se posledice še odvijale, sami ne vemo. Kdo bo plačal škodo? Ne. Jaz mislim, da naj jo plača Banka Slovenije. Ker odgovornost je zapisana v Zakonu o Banki Slovenije. Bom citiral, drugi člen Zakona o Banki Slovenije, ki pravi: "Banka Slovenije ter člani njenih organov odločanja so neodvisni in pri opravljanju nalog po tem zakonu niso vezani na sklepe, stališča in na vodila državnih ali katerihkoli organov niti se ne smejo nanje obračati po navodila ali usmeritev." No, tu je pa gospod Jazbec napravil napako, da je podlegel podlegel takratni oblasti oziroma vladi, da je enostavno, se je vzelo to ljudem, kaj se jim je vzelo, te podrejene obveznice, kakorkoli mi že temu rečemo, čeprav, ne, je bilo to samo priporočilo Evropske komisije, ni pa to bilo ni pa to bil ukaz na neki način priporočila. In tudi danes ne vemo, še še vedno dvomimo, koliko je ta luknja bila, bančna. A je bilo potrebno tem ljudem to vzeti ali ne? To bo tudi čas pokazal kdo je kriv in kdo ne. Jaz bi rekel tako, teh Jazbecev imam že poln poln kufer, ne. Enega smo imeli na Banki Slovenije, enega imamo na Ministrstvu za finance, pa še mislim, na SDH-ju smo enega Jazbeca imeli, tako da že dobi človek alergijo okrog Jazbecev. Ne. Na koncu pa ta Jazbec, kje je zdaj ta. Ja. Če nategneš na tisoče Slovencev, potem dobiš odpravnino in si potem na boljši službi v Evropski centralni banki. To je vse. Hvala lepa.